Enamus riike on ka selle ratifitseerinud ehk võtnud selle endale kohustuseks.

Euroopa Kohus on langetanud mõned aastad tagasi otsuse, mille kohaselt inimelu algab alates eostamisest. See tähendab, et ka sündimata lastel on õigus elule.

Teine ja kolmas punkt on omavahel haakuvad, eriti mis puudutab lapsi, keda kasutatakse inimäris. Kui me räägime surrogaatemadusest, mis vohab väga paljudes riikides, kes on selle konventsiooni ratifitseerinud, näiteks Gruusias, Venemaal, Ukrainas, Ameerika Ühendriikides, siis lapsi kasutatakse kaubanduslikel eesmärkidel müümaks nendele, kes seda last osta tahavad. Olgu selleks siis perekonnad, kes muidu lapsi ei saa, või ka samasoolised, kes lihtsalt üritavad rahuldada kuidagi enda vajakajäämisi või ebaõnnetunnet.

Suur aitäh teile!